Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę współczesnych gospodarek i są efektywnym narzędziem do walki z bezrobociem i kryzysem finansowym, gdyż stanowią największe źródło nowych miejsc pracy, i to właśnie im gospodarka zawdzięcza swój rozwój.

W tym kontekście niepokojące jest stanowisko Komisji, która proponuje zmianę definicji MŚP, podnosząc próg zatrudnienia. Czy zatem, panie komisarzu, MŚP będą musiały konkurować o dotacje z podmiotami, w których pracuje kilkuset pracowników i które mają dobrze przygotowane służby zajmujące się tylko sięganiem po środki unijne? Czy nie wprowadzi to trudności w uzyskiwaniu wsparcia na badania naukowe i innowacje z programu ramowego, które przyznawane jest odgórnie? Pan komisarz powiedział, że MŚP to kręgosłup gospodarki europejskiej. Jak wiemy, o kręgosłup należy szczególnie dbać. Bez zwiększonego dostępu do funduszy unijnych, bez ograniczenia administracji i bez uproszczenia procesu aplikacji o środki, który jest skomplikowany i zbyt długi, ta komisja, panie komisarzu, będzie jedną z wielu na forum Parlamentu Europejskiego, która wskazuje na problem, rozumie przyczyny jego powstawania, ale niestety nie rozwiązuje go.